ma la legge internazionale fissa priorità ineludibili prima viene il dovere di disimbarcare centinaia di migranti in condizioni di sofferenza. L'inviato speciale dell'ONU Vincent Cochetel chiede al governo italiano lo sbarco immediato e il rispetto di un imperativo umanitario urgente e aggiunge che questioni più vaste concernenti la suddivisione di responsabilità nell'Unione potranno essere discusse più tardi tra gli Stati membri.